Acaba de decir, en nombre de los ciudadanos europeos, que no quieren regulación.

Porque los ciudadanos europeos dicen muy claro que quieren los estándares europeos de protección del consumo, los estándares de protección sociales, los estándares de protección medioambientales e, incluso, quieren más y mejor regulación.